Panie Przewodniczący! Republika Środkowej Afryki to klasyczny przykład państwa, które mimo potencjału gospodarczego ze względu na fatalne położenie geograficzne uwikłane jest w konflikty regionalne, etniczne i religijne oraz stało się jedną z najbiedniejszych części Afryki. Państwo to od dłuższego czasu pogrąża się w kryzysie politycznym i humanitarnym. Coraz częściej dochodzi do sporów chrześcijan i muzułmanów oraz przelewającej się przez cały kraj fali przemocy seksualnej, tortur, egzekucji i starć na tle religijnym. Różne organizacje, w tym ONZ, od dawna ostrzegały, że dalsza eskalacja sporu może doprowadzić do masowych mordów i otwartej wojny religijnej. Wszelkie dotychczasowe próby złagodzenia sytuacji spełzają na niczym. Wszyscy musimy mieć świadomość, że bez interwencji zewnętrznej kryzys w Republice Środkowej Afryki będzie się pogłębiał.